Monsieur le Président, Madame Ashton, les événements d'Achoura et la répression sanglante des dernières manifestations en Iran ont montré qu'il était totalement illusoire d'opérer une distinction très artificielle entre le raidissement intérieur du régime et la politique inflexible qu'il mène sur le plan extérieur, en particulier sur le dossier nucléaire iranien.